Das sagt der Kommissionspräsident über den Rat, den Sie uns darstellen, als sei alles in Eintracht.

Die Realität in Europa sieht so aus, dass die EU in drei Teile zerfällt in das deutsch französische Direktorium, den Rest der Eurozone und den Rest, der nicht zur Eurozone gehört, mit einer Sonderstellung für das Vereinigte Königreich. Das ist die Realität in Europa. Und die Sonderstellung des Vereinigten Königreichs muss man sich besonders anschauen. Das deutsch französische Direktorium Merkel Sarkozy hat einen Deal mit Herrn Cameron gemacht. Das weiß jeder und das muss auch ausgesprochen werden. Der Deal lautet Ich brauche eine Vertragsrevision für den Stabilitätspakt. OK, sagt Cameron, das ist für mich nicht einfach, weil ich da Hinterbänkler im Unterhaus sitzen haben, die wollen das nicht, dann kriege ich einen anderen Haushalt.

Das ist die Realität in Europa. Das hat mit Gemeinschaftsgeist nicht nur nichts zu tun, das ist ein Vorgehen, das die Kohärenz in der Europäischen Union zerstört, und auch dauerhaft die Europäische Union zerstören wird.

Die klatschen da lebhaft Beifall.

Wer nicht will, dass diese Leute zukünftig auf diesem Kontinent das Sagen haben, der muss Europa in eine andere Richtung bringen.

Herr Kollege Langen ist immer leicht erregbar. Die Reform des Stabilitätspakts in der EU wird abhängig gemacht von der Zustimmung eines Landes, das dem Euro überhaupt nicht angehört. Frau Merkel geht auf eine Revision des Vertrags in einer Situation ein, bei der in diesem Hause niemand voraussehen kann, was in Irland läuft. Und ich weiß nicht, ob die Revision des EU Vertrags in Irland so reibungslos durchgeht, wie sich Ihr Bericht über den Europäischen Rat anhört. Frau Merkel sagt, der private Sektor muss einbezogen werden.

Wie konnten eigentlich die irischen Banken die Stresstests bestehen?

Ich will Ihnen einmal sagen, was läuft Die Beteiligung des privaten Sektors ist gut, sie ist richtig. Wir haben im Europäischen Parlament und ich bleibe dabei eine Beteiligung des privaten Sektors in großer Eintracht beschlossen, nämlich die Einführung einer europaweiten Finanztransaktionssteuer.

Nachmittags beim Kaffee ist die Finanztransaktionssteuer beerdigt worden. Wenn es eine Einbeziehung des privaten Sektors gäbe, der diesen privaten Sektor trifft, dann ist es dies. Jetzt sagt man Das Vereinigte Königreich will das